Señora Presidenta señor Cañete, no es el oligopolio eléctrico el que solucionará los problemas de seguridad energética son los Estados los que deben orientar los recursos hacia la mejora de la eficiencia energética y la generación con recursos propios. No hablamos solo de las renovables, duramente golpeadas por el Gobierno del que formó parte en España. Hablamos también del carbón, una alternativa segura que implica, además, el desarrollo de tecnologías de combustión limpia, de IDi ―como es el caso de ELCOGAS―, y no como las importaciones fósiles y el desarrollo de energías tan peligrosas como la nuclear o el fracking Es necesario cumplir con las cuotas mínimas de generación con carbón local y preparar las térmicas para una combustión más eficiente, y deben extenderse los Fondos Miner y los subsidios más allá de 2018. Solo así se puede garantizar el empleo y el asentamiento de las poblaciones en las cuencas mineras y, además, intervenir en el precio de la energía establecido a beneficio de las multinacionales.